Najlepša hvala zs dano besedo. Spoštovane poslanke, poslanci, predsednik vlade, ministrska ekipa. Vsi skupaj prav lepo pozdravljeni. Minila sta dva meseca vlade Marjana Šarca in že je prišlo do odločitve, da mora eden od ministrov odstopiti. Seveda razumemo razlog in soglašamo z dejstvom, da je bila komunikacija gospoda Bandellija za osebo, ki je na funkciji ministra, seveda popolnoma neprimerna. Je pa bil njegov način komuniciranja še posebej po socialnih omrežjih znan že prej njegovim imenovanjem in takrat se gospodu Šarcu to ni zdelo problematično. Danes imamo na točki dnevnega reda menjavo ministra brez resorja, pristojnega za razvoj, strateške projekte in kohezijo. čeprav gre za ministra brez resorja, je to področje še kako pomembno zlasti zaradi dejstva, ker gre za ministra, ki pokriva resor, pot katerega seveda tudi spada črpanje evropskih sredstev. Še posebej ob dejstvu, da je črpanje v obstoječi finančni perspektivi izredno slabo, o čemer smo nedavno govorili tudi na izredni seji tukaj v državnem zboru. Slovenija v obdobju od dva tisoč štirinajst-dva tisoč dvajset upravičena do sredstev evropske kohezijske politike višini tri cela ene milijarde evrov. Od tega smo do danes počrpali zgolj petnajst odstotkov sredstev. Lahko se tukaj izpostavljajo druge številke, lahko izpostavljate, koliko pogodb je bilo podpisanih, ampak kakorkoli, dejstvo je samo eno, o počrpanih sredstvih lahko govorimo le takrat, ko jih dejansko prejmemo nazaj v slovenski proračun iz proračuna Evropske unije. In tega je bilo do danes izredno malo iz obstoječe finančne perspektive. Velikokrat slišimo tudi stavek, da se finančna perspektiva ne zaključi leta dva tisoč dvajset, da imamo še dodatna tri leta na razpolago. Seveda to drži, ampak potrebno se je pa zavedati tudi tega, da tiste pogodbe, ki so pa že bile podpisane, pa žav tega časa do leta dva tisoč triindvajset več nimajo. In za številne projekte se seveda roki počasi že iztekajo. V Slovenski demokratski stranki nas seveda resnično, resnično skrbi izguba morebitnih sto triinštirideset milijona evrov evropskih sredstev. Ne vem, si lahko to predstavljate, sto triinštirideset milijonov? Razlog naj bi bil informacijski sistem. Danes smo sicer slišali drugače, da je nekako zagotovljeno, da do tega ne bo prišlo, da je razlog ni zgolj v informacijskem sistemu, ampak da je razlog tudi v usposobljenosti ljudi. Kakorkoli, odgovornosti, zakaj je dejansko do tega prišlo, do danes nismo še slišali še ničesar. In zakaj se na področje informacijskega sistema do danes ni naredilo ničesar? Cerarjeva vlada kljub številnim obljubam tukaj na tem področju ni naredila popolnoma nič. Danes, ko imamo, pa ne morem drugače reči, kot zgolj razširjeno različico prejšnje vlade, nas seveda tudi zaradi tega dejstva to seveda izredno in upravičeno tudi skrbi. In kot smo lahko nedavno izvedeli tudi iz medijev, naj bi v poročilo, ki ga je prejel predsednik vlade, izhajalo, da so pristojni na kohezijskem ministrstvu javnost zavajali s številkami glede uspešnosti pri črpanju sredstev, kot tudi niso upoštevali opozoril ministra za finance in revizijskih hiš. Iz medijev smo izvedeli tudi to, da so tisti, ki so odgovorni za to, da bomo morebiti izgubili teh sto triinštirideset milijonov evrov in da imamo tako katastrofalno slabo črpanje evropskih sredstev v tej finančni perspektivi, da so ti ljudje zaposleni v generalnem sekretariatu Šarčeve vlade. Bo gospod predsednik a boste kaj ukrepali glede tega? Za Cerarjevo vlado pa je bilo več kot očitno pomembno le to, da smo dobili izziv razvoja Slovenije leta dva tisoč petdeset, stala nas je nič cela pet milijona evrov. In kaj smo Slovenci izvedeli? Da bomo pa leta dva tisoč petdeset pa res vsi srečni. Ja, morda res, če ne drugega bodo srečni tisti, ki so teh pol milijona evrov za to, za ta dokument tudi dobili. Kandidat za ministra, gospod Iztok Purič, zagotovo ni strokovnjak iz področja črpanja sredstev, o tem nas na predstavitvi na matičnem odboru za evropske zadeve in tudi z na odboru za za gospodarstvo ni prepričal. Njegova predstavitev je bila skopa, odgovori na zastavljena vprašanja so bili izredno splošni. Zaveda se težav z informacijskim sistemom, to ocenjuje kot eno izmed težjih nalog, ampak spoštovani, to je naloga, ki bi že morala biti narejena, in kakorkoli, za to nalogo kaj dosti časa pa resnično več ni. Na tako imenovanem hearingu je kandidat za ministra veliko poudarjal medosebne odnose, pove, pomen motivacije zaposlenih znotraj resorja, kar seveda je izredno pomembno, o tem ni dvoma, zlasti glede na pretekle neaktivnosti posameznih zaposlenih, ki imajo za posledico tudi morebitno izgubo evropskih sredstev, se pa bodoči minister več kot očitno ne zaveda pomena medresorskega usklajevanja in seveda odnosa do te tematike tudi s strani ostalih resorjev, in to je resnično na tem področju, če kje, pa more celotna vladna ekipa delovati kot eno. Črpanje evropskih sredstev sicer res spada pot okrilje Službe vlade za razvoj in kohezijo, a to nikakor ne more biti stvar enega ministrstva. Resnično upamo, da bo to postala prioritetna celotne vlade in da bo vlada tudi sposobna tega medresorskega dogovora. Na tem področju je bilo v pretekli vladi, za katero vemo, da je razširjena vlada, razširjeno vlado imamo danes, na tem področju je bilo veliko težav, in seveda v kolikor se ne bo ukrepalo hitro in s konkretnimi akcijami, se v Slovenski demokratski stranki glede tega tudi ne obetamo sprememb. Kohezijska politika je glavna naložbena politika Evropske unije, za Slovenijo pa nenazadnje pomeni tudi glavni vir naložb, ki jih imamo bodisi na državni bodisi na lokalni ravni, tukaj mislim, da smo si vsi enotni. Sredstva so namenjena na eni strani ustvarjanju novih delovnih mest, dvigu konkurenčnosti, trajnostnemu razvoju in seveda tudi dvigu kakovosti življenja državljanov. V Slovenski demokratski stranki si seveda neprestano trudimo, da bi se to področje in to stanje izboljšalo, zato na neuspešnost Slovenije pri črpanju evropskih sredstev opozarjamo tako s poslanskimi vprašanji kot s sklicem nujnih sej in tudi izrednih sej državnega zbora. Zavedamo se namreč, da so evropska sredstva za državo in za lokalne skupnosti edina razvojna sredstva, ki so nam na voljo, in ravno zaradi tega dejstva bi morali biti, če kje, pa na tem področju izredno aktivni. In nenazadnje, s temi sredstvi lahko tudi bistveno pripomoremo k zmanjšanju prevelikih razlik med posameznimi regijami v Sloveniji. Osnovni namen teh evropskih sredstev je ravno v tem, da zmanjšamo razlike v razvitosti, zato je seveda pomembno, da evropska sredstva v ta namen in na teh območjih tudi koristimo. V Sloveniji obstoječi finančni perspektivi pri tem zaenkrat še nismo bili uspešni. Zaradi vsega navedenega je, seveda, izredno izredno pomembno, kdo je oseba, ki bo vodila ta resor. Žal moram povedati, da poslance Slovenske demokratske stranke, gospod Purič ni prepričal in zato nima naše podpore. Hvala.